Zato je dobro danas rečeno da trebamo vidjeti, omogućiti i proširiti suradnju s drugim andskim zemljama te imati takve ugovore jer je to sigurno pokazatelj našeg interesa za tim zemljama.

Zato sam siguran da ovim ugovorom možemo pomoći seljacima u Ekvadoru, onima koji se bave poljoprivredom, ali istovremeno treba uzeti u obzir i činjenicu da bismo mogli naštetiti nekim našim poljoprivrednicima, naročito onima koji proizvode banane na Kanarima i zato moramo biti oprezni te imati pravo na zaštitu naše proizvodnje.